frú forseti ég vil byrja á því að hrósa hæstvirtur

þann fjórtánda apríl í fyrra kom í ljós við fyrirspurn minni um tvöföldun vesturlandsvegar frá skarhólabraut að víkurbraut að verkefninu yrði frestað vegna fjárskorts fimm dögum síðar lýsti samgönguráðherra því yfir að honum hefði tekist að fá fjármagn í verkefnið og núna einu og hálfu ári síðar er því nánast lokið fyrir þessa röggsemi fær hæstvirtur samgönguráðherra hrós enda er hér um að ræða einn fjölfarnasta þjóðveg landsins en nú spyr ég um framhaldið til stóð að tvöfalda vesturlandsveg í gegnum mosfellsbæ að þingvallaafleggjara það berast misvísandi upplýsingar um hvenær verði farið í þetta verkefni í júní talaði samgönguráðherra um að það sé ekki skynsamlegt að fara út í breikkun á vesturlandsvegi nema mikil seinkun verði á sjálfri sundabraut

hér þarf virðulegi forseti að fá skýrari skilaboð það var frestað að tvöfalda vegstubb frá skarhólabraut að langatanga í staðinn var farið í bráðabirgðaaðgerð svokallaða tvö ein en hvað þýðir bráðabirgða erum við að tala um mánuði erum við að tala um ár erum við að tala um áratug íbúar hafa bent vegagerðinni á ýmsar hættur sem fylgja þessari bráðabirgðalausn tvo fyrstu hraðinn eykst til dæmis í suður og á löngum kafla er engin eyja þar á milli akreina eina eyjan sem er er á milli tungnahverfis og skálatúns og þar er ávallt mikill skafrenningur og þar eykst þar enn hættan með þessari eyju þar að auki er komið upp það hættuástand núna að fólk hreinlega nennir ekki að taka hægri beygju og fara upp á hringtorgið til að komast sinnar leiðar þannig að fólk tekur u beygju strax hjá eyjunni af þessum sökum spyr ég samgönguráðherra hvenær hefjast framkvæmdir við tvöföldun vesturlandsvegar frá skarhólabraut að langatanga í mosfellsbæ og hvenær er áætlað að þeim ljúki það er ekki úr vegi að spyrja í leiðinni hvað kostar þessi bráðabirgðalausn tvö ein hvað á hún að standa lengi og jafnframt þetta þýðir aukinn kostnað fyrir mosfellsbæ það er þeir þurfa að leggja nýja vegi svo að menn komist frá skálatúni út á baugshlíð annars vegar og íbúar í tungnahverfi komist til reykjavíkur